Herr Präsident, sehr geehrter Präsident des Rates der Europäischen Union, sehr geehrter Dimitris Christofias! Es ist für mich und meine Fraktion ein besonderer Moment, Sie heute hier in Ihrer Funktion als Präsident des Rates der Europäischen Union begrüßen zu können. Wir freuen uns, dass erstmals in der Geschichte der Europäischen Union ein Mensch an der Spitze der EU steht, den wir zu unserer politischen Familie zählen. Sie übernehmen die Präsidentschaft zu einem Zeitpunkt, da die Europäische Union vor riesigen Herausforderungen steht Es sind die Weichen zu stellen, ob die Europäische Union tatsächlich eine Zukunft haben wird, oder ob sie sich, und das wäre aus meiner Sicht eine historische Niederlage, als eine Fußnote in der Geschichte erweisen wird. Ich weiß nach den Gesprächen, die wir mit Ihnen, mit den Vertretern Ihrer Regierung, mit den Vorsitzenden der Fraktionen und Parteien in Ihrem Land geführt haben, dass Sie sich auf die Präsidentschaft hervorragend vorbereitet haben, und dass Sie sich auch dieser Tragweite Ihrer Aufgabe bewusst sind. Aber das haben Sie hier heute auch deutlich gemacht Sie wollen bewusst das Augenmerk der Regierenden auf die Lebenssituation der Menschen lenken. Ich kann Ihnen sagen, nach all dem, was ich in den letzten Jahren gehört habe, ist es das erste Mal, dass ein Präsident der Europäischen Union genau das auch tut und ankündigt und sagt! Diese Tonart habe ich lange in offiziellen Reden vermisst, dass gesagt wird, es geht hier um die Menschen, es geht um diejenigen, die nicht dafür verantwortlich sind, dass wir in dieser Krise sind, die aber die meisten Lasten zu tragen haben. Es wird schwierig, genau diesen Ansatz auch umzusetzen. Ich glaube, es wäre aber sehr viel gewonnen und das werden Sie auch tun, da bin ich mir sehr sicher wenn Sie vor allem die Menschen ermutigen mit Ihrer Präsidentschaft und so, wie Sie sie ausüben, dass Sie für ihre Rechte eintreten, und dass Sie dazu beitragen, dass der Rat, die europäischen Institutionen sich genau dieser Aufgabe bewusst sind. Wir reden immer wieder vom Euro und seiner Stabilität, von der Notwendigkeit, die ich auch sehe, dass er für das Funktionieren der Europäischen Union und für die Eurozone wichtig ist. Aber das ist ein Instrument. Dafür hat es politische Bedingungen gegeben, die definiert worden sind. Es kann niemals das Ziel der Europäischen Union sein, für das Funktionieren des Euro hinzunehmen, dass Menschen in der Europäischen Union hungern müssen, dass Gesundheitssysteme zusammenbrechen, dass kommunale Verwaltungen ihre Arbeit einstellen müssen. Hier hat sich etwas verdreht. Es ist nicht das, was wir als Ziel der Europäischen Union bezeichnen können. Ich unterstütze Sie sehr in Ihrer Forderung, dass es um den sozialen Zusammenhalt, um die Solidarität zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten gehen muss, aber auch zwischen den verschiedensten Bevölkerungsgruppen.

Ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, um natürlich auch damit zu unterstreichen, dass all das, was Sie in Ihren Prioritäten genannt haben, für uns wichtig ist, und dass wir die Punkte, die in diese Richtung gehen, wie ich sie eben definiert habe, auch unterstützen werden. Bitte tun Sie etwas dafür, dass die Menschen keine Angst mehr haben. Angst ist der schlechteste Ratgeber für Demokratien. Ich denke, dass manche Entscheidung in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere bei den Wahlen in Griechenland und bei den Abstimmungen zum Referendum in Irland, auch von Angst geprägt waren. Und wenn die Regierenden in der Europäischen Union dazu beitragen, dass Menschen Angst haben, ihre freie Entscheidung zu treffen, dann ist das kein gutes Zeichen für die Zukunft der Europäischen Union. Viel Erfolg in Ihrer Arbeit!